virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands og varðar varðveislu viðkvæmra hafsvæða þannig er mál með vexti að þetta frumvarp var flutt í fyrra en það var ekki útrætt né afgreitt frá sjávarútvegsnefnd alþingis þá var það flutt sem hluti af öðru og stærra frumvarpi en er nú flutt sem sérstakt frumvarp í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir því að gerðar verði þær breytingar á lögunum um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands að bætt verði inn tveimur málsliðum annars vegar þar sem kveðið er á um varðveislu viðkvæmra hafsvæða og hins vegar er gert ráð fyrir því að ráðherra geti með reglugerð ákveðið sérstök friðunarsvæði þar sem veiðar með öllum eða tilteknum veiðarfærum eru bannaðar þetta á sér nokkurn aðdraganda sem er sá að fyrrverandi hæstvirtur sjávarútvegsráðherra árni m mathiesen skipaði á sínum tíma nefnd til þess að fara yfir það hvort eðlilegt væri og æskilegt að

þetta eru nokkur nýmæli í þeim skilningi að hingað til höfum við fyrst og fremst verið að banna veiðar á tilteknum svæðum með hliðsjón af stöðu fiskstofna og svo framvegis en þarna var verið að taka afstöðu til þess hvort eðlilegt væri að við bönnuðum tilteknar veiðar og veiðar algjörlega í kringum viðkvæm hafsvæði kóralsvæði til dæmis svo dæmi sé nefnt það er skemmst frá því að segja að nefndin sem hæstvirtur fyrrverandi ráðherra skipaði skilaði áliti sínu og mælti með tilteknum friðunarsvæðum sem yrðu sett út við landið við sendum þetta síðan til umsagnar til hagsmunaaðila og ég hef stundum sagt frá því að það er athyglisvert að niðurstaðan varð sú í hópi þeirra að setja fram breytingar sem fólu í sér það að stækka þessi hafsvæði frá því sem upprunalega hafði verið hugmyndin að gera á þeim grundvelli var síðan sett reglugerð sem kveður á um verndun þessara svæða það er nauðsynlegt að setja styrkari lagastoð undir aðgerðir af þessu tagi hingað til hafa þessar aðgerðir fyrst og fremst miðað að því að vernda fiskstofnana en þarna erum við að ganga skrefinu lengra og taka ákvörðun um það að vernda tiltekin hafsvæði við vitum að umræða um þessi mál er heilmikil bæði hér á innlendum vettvangi en ekki síður á alþjóðlegum vettvangi við íslendingar höfum verið í fararbroddi við höfum beitt hólfalokunum mjög mikið meðal annars af þeim ástæðum sem ég hef nefnt svo mikið raunar að margir hafa kvartað undan þess vegna er það rangt sem sumir halda fram að við séum ekki að beita þessari aðferð við fiskveiðiverndun síðan er það svo að það er þróun í þá átt að hafa meiri áhyggjur af hafsbotninum og áhrifum á lífríki hafsins þess vegna er þetta frumvarp flutt til þess að koma til móts við þessi sjónarmið sem ég tel að séu eðlileg sjónarmið og ég held að um þessi mál eigi að geta skapast víðtæk sátt að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar